Prévention, coordination, mutualisation sont les maîtres mots de la politique en la matière. La prévention, par une politique axée davantage sur le développement durable, la coordination et l'échange permanent d'informations pour éviter le double emploi, la mutualisation des moyens dont disposent les États membres de l'Union européenne, par souci d'efficacité, d'une part, et de bonne gestion des deniers publics, d'autre part.